Voorzitter, ik zal de beoogde verhoging van het budget niet steunen.

Dat staat in scherp contrast met datgene wat op dit moment gebeurt in alle Europese hoofdsteden. Daar is men druk bezig te bezuinigen en de uitgaven en de inkomsten in balans te brengen. Het Parlement sluit de ogen voor de realiteit en zet de trend van de afgelopen jaren door meer, meer, meer. In één onderdeel van de nieuwe voorstellen gaat het wel de goede kant op.

Eerst moet de secretaris generaal van het Parlement aantonen dat er inderdaad meer geld nodig is voor het reizen, dan zullen we komend voorjaar besluiten of en hoe we dat percentage van 15 alsnog beschikbaar stellen.